Frau Präsidentin, verehrte Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, hätten unsere Ururväter immer Nein gesagt, dann hätte die Entwicklung bis dahin, wo wir heute sind, nicht stattgefunden. Deshalb muss man auch weiterentwickeln, und man muss sich auch den Gegebenheiten stellen.

21. Jahrhunderts als Jahrzehnte des Umbruchs und der Umstellung der Nutzung der Energieressourcen beschrieben werden. Wir wissen heute, dass der Zugang zu Energie der Schlüssel ist für Wachstum und Wohlstand. Wir wissen auch, dass die zurzeit möglichen Ressourcen nicht ausreichen für Wachstum und Wohlstand für alle. Wir müssen schnellstens neue Wege der Energiesicherung und der Energieeffizienz suchen und finden. Somit Änderungen sind notwendig, sie werden gesucht, und sie müssen auch erforscht und geprüft werden. Dabei dürfen wir nicht nachlassen oder gar Möglichkeiten auslassen. Das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Das, was uns zur Verfügung steht, muss besser und umweltfreundlicher genutzt werden. Großes Ziel der europäischen Energie und Klimaschutzpolitik muss es sein, den Klimaschutz mit Wettbewerbsfähigkeit zu vereinbaren. Dabei sind wir vor ein paar Jahren mit der Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff in CCS auf einen großen Hoffnungsträger gestoßen. Wir haben ambitionierte Ziele in der europäischen Klimapolitik. Wenn es wirklich gelingt, Kohlenstoff in großem Umfang abzuscheiden und einzulagern, wäre dies gerade für die energieintensiven Industriezweige und für die immer noch notwendigen fossilen Kraftwerke ein großer Schritt hin zu einer Reduzierung der Emissionen. Wir dürfen nicht verkennen, dass bislang keines der europäischen CCS Pilotprojekte über die Demonstrationsphase hinausgegangen ist auch weil nicht alle damit verbundenen Risiken abschließend geklärt sind. Und doch halte ich es für ein politisch schwieriges Signal, hier jetzt sozusagen das Handtuch zu werfen und das Projekt insgesamt aufzugeben oder dahinsiechen zu lassen. Wir sollten in Forschung investieren. Wenn wir eine Klimapolitik wollen, die realistisch und vermittelbar ist, dürfen wir nicht bei jeder ungeklärten Frage ein politisches Wendemanöver einlegen. Deshalb danke ich Chris Davies für seinen Bericht und dafür, dass er den Glauben an die großen Chancen der neuen Technologien nicht aufgegeben hat. Antworten auf offene Fragen können nur mit mehr Forschungs und mehr Demonstrationsprojekten gegeben werden.